Señor Presidente, no voy a perder mucho tiempo en calificar la decisión y el procedimiento adoptados por el Gobierno de Argentina en la expropiación de YPF Repsol. Pero, tal y como dije ayer mismo, arbitrariedad, inseguridad jurídica e ilegitimidad son algunos de los términos que merecen esa decisión. Estamos por ello ante una quiebra de derechos y de principios, ante una pésima práctica política y económica, y ante un inquietante precedente, por lo que este hecho afecta a todos los europeos. No estamos, por ello, solo ante un contencioso entre España y Argentina.

libertades que acabo de expresar, con la finalidad de que no vuelvan a repetirse acciones de estas características.

La primera es que en los momentos, en las situaciones de crisis como las que estamos viviendo, se acrecientan las debilidades de todos, de los gobiernos nacionales, de las instituciones nacionales, de los diferentes países, dentro y fuera, y, al mismo tiempo, este hecho nos recuerda que la fortaleza de la Unión es la razón de la Unión y que el mejor instrumento para paliar las dificultades y las debilidades de los Estados miembros debe ser la fortaleza de la Unión. Y esa es la principal finalidad de la Unión Europea. Y la segunda idea es que la crisis es de todos, está presente en todos los países europeos, aunque momentáneamente parece que se instala en un país o en otro, pero es una crisis profunda de modelo y, al no resolverse, se va manifestando paulatina, gradual, sistemáticamente en todos los países. Por eso, una de las causas profundas de esta crisis es la falta de ambición política de la Unión, por lo que la crisis, las distintas manifestaciones de la crisis que nos ocupa, deben ser oportunidades para que se alce claramente la voz europea cuando una injusticia de estas características pone en entredicho las inversiones y el futuro de las instituciones europeas. Por eso me alegra la determinación del señor Wammen, del señor Tajani, de la señora Ashton, del señor Durão Barroso, que han puesto de manifiesto que están estudiando medidas para hacer frente a esta situación.